Si le he entendido bien, señor Comisario, habida cuenta de que, en el Consejo, ya son quince los Estados miembros que piensan de una forma distinta como lo hicieron anteriormente y habida cuenta de que el Parlamento sigue apostando por los derechos de plantación de viñedo, ¿podemos ser relativamente optimistas ante la propuesta de la Comisión del próximo año en el informe del vino?